Prijetio sam se onoga entuzijazma i volje, neovisno o ideologiji, i prijateljstava koja postoje među mladim ljudima koji su različiti i koji su dolazili iz raznih krajeva tadašnje države. Ovo doživljavam kao nešto što daje mogućnost da mladi ljudi u Europskoj uniji upoznaju sebe, upoznaju svoje bližnje, upoznaju vrijednost solidarnosti, vrijednost prijateljstva i zato ga podržavam, neovisno o nekim kontradiktornostima, ali očekujem da će se stvoriti sinergija sa svim drugim programima koji postoje i da će ovaj program zato i uspjeti.